O americkom zákone na podporu zamestnanosti sa tu bude určite dlho diskutovať, aj by sa o ňom dlho diskutovať dalo a napriek tomu, že aktuálne neprešiel americkým senátom, na tomto fóre ho podľa všetkého budete tak vy, ako zástupcovia Komisie, aj kolegyne a kolegovia tu v pléne Európskeho parlamentu rozoberať najmä z hľadiska jeho súladu s medzinárodnými pravidlami voľného obchodu. Samozrejme, je to dôležitý aspekt a v prípade zistenia nesúladu treba konať v záujme Európskej únie. Na jednej strane sa môžeme lakonicky pousmiať, že keď ide do tuhého, tak silní hráči prijímajú protekcionistické opatrenia a princípy férovej hospodárskej súťaže, ktoré hlásajú v časoch, kedy im to vyhovuje, idú práve v týchto obdobiach krízy bokom.

Razantnosť s akou pristupuje americká administratíva k riešeniu ekonomickej krízy a ktorá by mohla byť svojim spôsobom inšpiráciou aj pre nás v Európskej únii. Skúsme na chvíľu odhliadnuť od otázky, či zákon porušuje alebo neporušuje pravidlá voľného obchodu. Zápal s akým americký prezident Obama prezentoval zákon pred kongresom je niečo, čo európskym lídrom a líderkám, žiaľbohu, chýba na národnej úrovni, ale aj na tej európskej úrovni. Razantnosť s akou sa v Spojených štátoch amerických prezentuje v zodpovedných politických kruhoch argument, že kríza nie je primárne o deficitoch, ale o hospodárstve a o zamestnanosti je skutočne pôsobivá aj inšpiratívna. Myslím si, že toto by nám mohlo z istého uhla pohľadu imponovať a opakujem, verím, že by to malo inšpirovať najmä našich národných lídrov.